J'avoue que je suis étonné de la manière dont on présente les choses ici.

Même si on aime vous écouter, on lit de temps en temps les journaux, donc on sait comment s'est passé ce Conseil. Ne nous racontez pas de petites histoires!

Mais vous savez comment cela arrive chez les citoyens?

Et si l'Union européenne ne change pas, n'essaie pas de répondre à ce sentiment d'injustice, à ce sentiment d'inégalité ou à cette réalité d'inégalité, à la réalité de la précarité, eh bien les gens comprennent compétitivité comme ça va nous tomber sur le dos. Et c'est là où nous avons un véritable problème, parce que les mécanismes de sauvetage des banques, qui sont, je le dis, nécessaires, veulent dire, pour les citoyens, tout va bien pour les banques. Regardez les bénéfices des banques!

Les gens disent Mais on est complètement fous! On dépense de l'argent et après, ce seront les citoyens et ce seront les budgets nationaux qui devront être là pour que l'on augmente les inégalités.

Si on ne répond pas à ce problème, les citoyens se détournent et l'on voit un peu la vague d'extrême droite anti européenne qui monte dans toute l'Europe. Cette vague là a une raison c'est que nous sommes incapables de répondre à ce sentiment d'inégalité, d'injustice et de précarité. Donc, tant qu'on ne répondra pas à cela, on n'y arrivera pas.

eh bien, si nous n'allons pas dans cette direction, les citoyens ne comprennent rien et ne comprennent pas cette politique.

Par exemple, de décider d'un salaire minimum pour toute l'Europe, non pas à la même hauteur, mais de lancer l'idée d'un salaire minimum.

C'est quand même quelque chose qu'il faut poser dans la gouvernance économique et sociale de l'Europe.

Vous avez un pays comme l'Allemagne qui se cache, et puis d'autres pays qui ont essayé de répondre, et là, je suis d'accord, mais seulement, ce que j'aimerais, quand on discute maintenant d'une politique de voisinage, c'est que nous fassions le bilan des bêtises qu'on a faites avant dans la politique de voisinage.

Faisons enfin une évaluation de ce que, dans les accords d'association, ces articles sur les droits de l'homme comptaient pour nous.

Si on ne fait pas cette évaluation, arrêtons après de nous mentir. Est ce qu'au Conseil européen, il y a eu cinq minutes de réflexion sur ce qu'on n'a pas fait, avant, dans la politique de la Méditerranée? Est ce que vous avez réfléchi à cela? J'ai rien lu dans les journaux, j'ai rien entendu de ce que vous avez dit là dessus.

Et puis alors maintenant, sur le Japon. Le problème, c'est que la plus grande sécurité nucléaire, c'est la sortie du nucléaire. Il n'y a pas de risque zéro dans le nucléaire. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais si on ne sort pas du nucléaire, il n'y aura pas de sécurité. Et le problème, ce n'est pas stress test un accident. Le problème, et c'est le président de la sûreté nucléaire française,

Ce n'est pas un accident, c'est le cumul de quatre, cinq accidents, plus les erreurs humaines, qui a créé cette situation. Il est impossible, mathématiquement, d'assurer cette sécurité.

on ne sortira pas du jour au lendemain, mais si on ne sort pas du nucléaire, arrêtons de parler de la sécurité nucléaire.